Alors que nous venons d'adopter les objectifs de développement durable à l'horizon 2030, que nous nous apprêtons à réviser l'accord de Cotonou et que l'Union européenne connaît une crise migratoire sans précédent, il est plus que jamais crucial de redoubler d'efforts pour que la cohérence des politiques au service du développement devienne un véritable mode d'action et apporte des résultats en dépassant le stade du concept. J'aimerais mettre l'accent sur quatre éléments. Premièrement, la cohérence des politiques au service du développement doit impérativement contribuer à l'établissement de l'état de droit, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans les pays en développement, pour servir l'objectif et l'ambition de résultats durables. Sans États démocratiques stables, l'aide au développement irrigue des plantes sans racine et donc incapables de produire des fruits.

Ce rôle doit être renforcé, notamment au niveau de l'élaboration des politiques par les parlements et de la mise en œuvre par les délégations. Troisième élément, l'appropriation est un enjeu clé. En réalité, la CPD, c'est s'assurer qu'à moyen terme, chaque direction générale, chaque ministère, chaque région, chaque ambassade ou délégation embrasse les objectifs de la politique européenne de développement. Les efforts doivent être poursuivis en ce sens. Quatrième et dernier point, je soutiens l'idée du rapporteur d'un sommet européen dédié à la cohérence des politiques au service du développement. Cela devrait permettre de mettre en place des recommandations concrètes et un renouvellement de l'engagement pour la CPD, tel qu'un véritable modus vivendi et operandi dans toutes les dimensions extérieures de l'action de l'Union. Pour conclure, Monsieur le Président, n'oublions pas que la cohérence des politiques au service du développement est essentielle pour protéger la capacité d'action, la crédibilité et l'efficacité budgétaire de l'Union. En ce sens, je pense que la dynamique qui a été engagée en 2015 grâce à l'Année européenne pour le développement pour mieux intégrer les citoyens européens dans cette politique et ces débats doit continuer à être entretenue.